Señora presidenta, en primer lugar, querría aprovechar esta intervención para decir que no comparto la decisión del presidente Sassoli de haber cuasi cerrado el Parlamento Europeo y haber limitado al mínimo la actividad de esta institución tan importante. Precisamente en un momento en el que Europa está viviendo una terrible crisis sanitaria, social y económica, necesita que sus instituciones estén trabajando al tiempo.

Sin duda, es la gran apuesta europea, es el gran proyecto de la Comisión y, por supuesto, cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo. Pero yo les pediría a sus señorías que no perdamos la perspectiva de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, que no perdamos la perspectiva de que hay miles de empresarios teniendo que cerrar sus negocios, miles de ciudadanos europeos perdiendo sus empleos que las colas del hambre cada día son más largas en Europa. Por lo tanto, el Green Deal tiene que servir para la primera y principal prioridad, que es crear empleo.

Debemos crear una Europa competitiva, una Europa que apueste por la innovación, una Europa que apueste por el sector privado debemos apostar por una Europa que trabaje para dar soluciones a los problemas reales. El Green Deal tiene que ser una realidad, siempre y cuando sirva para crear empleo, para hacernos más competitivos y para hacernos más fuertes. Y si tenemos eso en la cabeza, será algo bueno para Europa, y si no, los ciudadanos pronto nos pedirán cuentas.